Door velen al gezegd. Bij een schuld zijn er twee zaken die belangrijk zijn. In de eerste plaats niet meer uitgeven dan je verdient, en in de tweede plaats zoeken naar mogelijkheden om meer te kunnen verdienen, om inkomsten te genereren. Bij dat laatste kan de interne markt ons helpen.

Minder verstikkende regels, maar beter werkende regels in alle lidstaten gelijk en niet op allerlei verschillende manieren.

Ik pleit er al jaren voor om wetgeving voor de interne markt te baseren op verordeningen, die in alle landen gelijk werken. Tot op heden is me dat niet gelukt, maar opnieuw verzoek ik u ervoor zorg te dragen dat wij wetgeving voor het beter functioneren van onze Europese economie baseren op verordeningen, die lidstaten niet meer protectionistisch kunnen omzetten, waardoor de grensoverschrijdende economie niet functioneert in de Europese Unie. De interne markt moet weer een voorbeeld worden voor de wereldeconomie, waar geld verdiend wordt, waar gezorgd wordt voor sociale zekerheid, waar heel veel zaken aan de orde komen die zorgen voor welvaart en voor politieke rust. We moeten ervoor zorgen dat we een interne markt realiseren, Voorzitter, waar ondernemers zich weer thuis voelen in plaats van dat ze door de verstikkende regels vluchten naar buiten Europa en waar de Europese burgers weer trots zijn om Europese producten te kopen.

ACTA is dood, omdat we niet genoeg hebben gecommuniceerd naar de burgers toe.